Je comprends tout à fait votre souci de ne pas retirer la pression que représentent des taux d'intérêt équilibrés, mais ce qui me gêne, c'est lorsque vous utilisez autant le mot bon ou mauvais. Peu importe, à mon sens, dans la situation où on est, si la gestion a été bonne ou mauvaise. Qu'est ce que vous proposez pour que les pays qui ont pris certains engagements puissent désormais les respecter et que l'ensemble de la zone euro reste donc solidement unie?